Van die zestig mensen zijn er in die vijftien jaar 42 vermoord. Zijzelf heeft drie kogels in haar lichaam gehad en heeft dat overleefd. De anderen zijn gevlucht.